Ich kann mich erinnern, dass ich selber im Oktober letzten Jahres noch darauf hingewiesen habe, dass es unmöglich sein wird, bis zum Ende des Jahres 2012 die legislative Arbeit für die Bankenunion abzuschließen. Und es war auch richtig, dass wir Qualität vor Geschwindigkeit gesetzt haben.

Es war richtig, uns nicht unter Zeitdruck zu setzen.

Natürlich ist klar, dass die Bankenunion, wie sie jetzt vorliegt, die Aufsichtsstruktur nur ein erster Schritt ist.

Problem Nummer 1 Diese Aufsichtsstruktur wird jetzt geschaffen unter Vertragsgrundlagen, die das Europäische Parlament weitestgehend außen vor halten. Wir sind nur in der Anhörung! Wir haben nur über den Hebel der Änderung der EBA Grundverordnung überhaupt Mitwirkungsrechte gehabt. Und eine Europäische Union, die dauerhaft so weit reichende Entscheidungen treffen will wie all das, was von den Kollegen eingefordert wird, kann das nur machen im Rahmen eines demokratisch legitimierten Verfahrens, nämlich im Rahmen der Gemeinschaftsmethode. Und deswegen, sehr geehrter Herr Kommissar, bauen wir darauf, dass alles, was möglich ist, im Rahmen der weiteren Entwicklung und Stabilisierung dieser Struktur auch auf Gemeinschaftsebene stattfindet.

Deswegen ist die gemeinsame Aufsichtsstruktur der erste Schritt. Erst, wenn sich das etabliert hat, kann man über weitere Maßnahmen nachdenken. Denn erst, wenn man weiß, womit man es zu tun hat, kann man auch geeignete Maßnahmen ergreifen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, als Europäisches Parlament, darauf hinzuwirken, dass diese Aufsichtsstrukturen schnell zum Tragen kommen, dass sie ihre Arbeit machen, schnell offenlegen, worum es geht, und dass wir zweitens das Ganze in einem demokratisch legitimierten Prozess weiterentwickeln.